Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que ce Parlement se penche sur la Cour de justice de l'Union européenne au cours de cette législature. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, la Cour de justice à Luxembourg et surtout, précisément, le Tribunal de première instance se trouvent dans une situation difficile due à l'augmentation constante du contentieux.

Cinq recours fondés sur la violation de l'obligation de statuer dans un délai raisonnable ont déjà été introduits.

de la fonction publique dans le Tribunal de première instance. Le règlement que nous nous apprêtons à adopter est la deuxième étape en somme, l'exécution de cette décision. Elle a pour objet le transfert des juges du Tribunal de la fonction publique et, par conséquent, de toutes les affaires pendantes devant cette cour vers le Tribunal. Au Parlement, nous avons veillé à conserver une cohérence dans ce transfert et à garantir la sécurité juridique des affaires en cours devant le Tribunal de la fonction publique. Ainsi, les affaires pendantes seront transférées en l'état et resteront soumises à la même procédure.

Nous ne voulons pas seulement garantir à nos citoyens une justice plus rapide mais également une justice de grande qualité. Voilà pourquoi il est utile de rappeler que nous plaidons pour que davantage d'affaires soient traitées par des chambres composées de cinq juges au lieu de trois et que nous souhaitons également que le Tribunal organise des chambres spécialisées.

Monsieur le Président, je vais être franche, la solution retenue n'est pas la meilleure. Je regrette que les États membres n'aient pas réussi à se mettre d'accord sur une augmentation moins importante du nombre de juges et sur un système de rotation mais, face à l'inflexibilité du Conseil, le Parlement a pris ses responsabilités. La justice européenne est en difficulté, nous devons la protéger et la défendre en lui donnant les moyens de fonctionner. Il s'agit d'assurer un espace de justice dans l'Union européenne, ce qui est essentiel dans une démocratie.